Con la medida que hoy les propongo —que es fruto de un acuerdo y de una larga historia, iniciada en 2008, a partir de una propuesta de la Comisión, que como Parlamento acogimos muy positivamente, porque nos daba un instrumento más, y nos da, de hecho, un instrumento más para, precisamente, proseguir y mejorar este objetivo de reducir el número de víctimas—, se contabilizaba que, al menos, podíamos evitar 400 víctimas mortales cada año, sin contar también los heridos.

No era la responsabilidad del Parlamento, era la responsabilidad del Consejo, que, con una minoría de bloqueo, no aceptaba la propuesta conjunta del Parlamento y de la Comisión.

Ahora mismo estamos pendientes de que un planteamiento procedimental, como son las tablas de correlación, que saltaron en el último minuto, nos pueda bloquear de nuevo.